A Parlament véleménye ebben a kérdésben teljesen világos mi a közösségi módot támogatjuk a kutatás fejlesztésben. A közösségi módszert támogatjuk itt is, nem a kormányközi megállapodásokat. Ez is üzenet innen a Tanácsnak közösségi módszer, Európai Parlamenti döntéssel.